Ich höre die Vorschläge immer gerne, nur müssen wir uns klar sein Im Haushaltsjahr 2014 werden wir durch den Übergang in der Legislatur deutlich mehr Kosten haben, an die wir gesetzlich gebunden sind.

Ich bedaure zutiefst, dass es ein Zeitungsbericht aus Deutschland ist, der leider Fehlmeldungen überbracht hat, weil die dort genannten Zahlen und Daten im Vergleich bedauerlicherweise nicht stimmen und heute deshalb korrigiert werden mussten bzw. teilweise schon korrigiert worden sind. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es das Europäische Parlament ist, das bereits in Form des Rechtsausschusses einen Übergang in Richtung 40 Stunden Woche auf Vorschlag der Kommission, einen Übergang in Richtung 65 Jahre Rentenalter, Einsparungen bei Urlaub und Ähnlichem unterbreitet hat. Derzeit verhandelt der Rat mit uns nicht über die Veränderung des Beamtenstatuts, weshalb wir die Regelungen noch nicht treffen können.

Gerade wenn Anregungen in diesem Bereich kommen, würde ich vorschlagen, dass man sie auf der nationalen Ebene dann bitte auch umsetzt, wenn man sie von der europäischen Ebene fordert, und dass man bitte hier auch Vernunft walten lässt. Denn unsere Beamten sind nicht nur Beamte, die man einfach willkürlich beschimpfen kann, sondern sie sind auch diejenigen, die zum allergrößten Teil ordnungsgemäße Arbeit leisten, und das nicht anders als die Beamten auf nationaler Ebene. Wir sollten auch mit ihnen sorgfältig und ordentlich umgehen, so wie wir selbst den Umgang mit uns als sorgfältig und ordentlich wünschen.

Er ist im Lissabon Vertrag verankert, und alle Verpflichtungen, die wir aus dem Lissabon Vertrag haben, kann nicht jeder x beliebig abschaffen. Das heißt Ich wünsche mir einfach eine ganz sachliche Diskussion.

Ich will das Europäische Parlament als Berichterstatterin ordnungsgemäß vertreten und möchte, dass wir gute Vorschläge zur Effizienz machen, dass wir aber auch für unsere Arbeit Qualität einfordern, denn von uns wird Qualität in der Arbeit verlangt werden.